Ich darf eine Frage an den geschätzten Herrn Kollegen Preda richten, der ja bekanntlicherweise ein besonderes Gespür hat, wenn irgendwo interveniert wird, speziell vonseiten Russlands.